um klukkan fjórtán þrjátíu í dag fer fram utandagskrárumræða um stöðu viðræðna íslands við e s b málshefjandi er háttvirtur þingmaður unnur brá konráðsdóttir og hæstvirtur utanríkisráðherra össur skarphéðinsson verður til andsvara umræðan fer